Jednakże zamiast przeciwdziałać przemocy i zapewnić ochronę obu grupom etnicznym siły bezpieczeństwa albo aktywnie uczestniczyły w toczących się walkach, lub też pozostawały zupełnie bierne.

zakończyć dyskryminację mniejszości muzułmańskiej poprzez przyznanie jej pełni praw obywatelskich. Jako członkowie wspólnoty międzynarodowej jesteśmy gotowi wspierać Birmę w transformacji demokratycznej, ale też i nakładać na kraj sankcje, jeśli będzie taka potrzeba.